Hvala lepa, gospod podpredsednik, za besedo. Lepo pozdravljeni! Zdaj, ogromno je bilo povedanega o kandidatu za ministra, pa tudi časa nimam dosti, zato bom zelo kratka. Zadeve na kulturnem področju v zadnjih letih so pravzaprav šle, bi rekla, malce v napačno smer. Zato je verjetno prišlo tudi takrat do odstopa ministra, ki je že bil, ki je napovedal neke spremembe. Da ne ponavljam, zgodile so se stvari, ki se pač so. Kulturni turizem je ena izmed panog, ki so priložnost za Slovenijo in jaz upam, da, bo novi minister to vzel v obzir in začel tudi na tem delati. Zdaj, na samem odboru je obljubil decentralizacijo kulture, ki je seveda nujna v Sloveniji in to jaz zelo, zelo pozdravljam. Na moje vprašanje o mariborskih kulturnih problemih in investicijah v knjižnico, pokrajinski muzej, arhive kulturne arhive kulturnih ustanov, tudi UGM-ja in še česa, si ti problemi so mu poznani. Izkazal je tudi naklonjenost, da zadeve začne reševati, ker so stare približno dvajset let. In vas to mene navdaja z upanjem, da bomo končno tudi v Mariboru kulturne ustanove, da rečem, potisnili iz mrtve točke. Zato bom kandidata za ministra tudi podprla. Hvala lepa.